gera má ráð fyrir fleiri en einum fundi í dag og atkvæðagreiðslum upp úr um klukkan fjórtán þrjátíu í dag fer fram umræða utan dagskrár um mótframlagsgreiðslu ríkisins í lífeyrissjóð bænda málshefjandi er háttvirtur þingmaður sigurður ingi jóhannsson fjármálaráðherra steingrímur j sigfússon verður til andsvara